Interessant ist nun, warum sich das Defizit in Korea in einen Überschuss für die Europäer verwandelt hat. Der Grund dafür liegt darin, dass der Won gegenüber dem Euro um 20 aufgewertet worden ist.

Diese Abwertung war eine Veränderung der terms of trade zu Lasten Europas.